W ostatnich miesiącach w moim kraju, w Polsce, dają się zaobserwować pewne niepokojące zjawiska związane z utrudnianiem działalności niewygodnych dla rządzącego obozu mediów. Przykładem niech będzie dotychczas niewyjaśniony udział przedstawicieli władz w procesie przejęcia wydawcy jednego z konserwatywnych tygodników, a w konsekwencji całkowitego przemodelowania profilu politycznego pisma. Redakcja innego periodyku została sądownie, lecz bez wyroku, zmuszona do rezygnacji z dotychczasowej nazwy w oparciu o wątpliwej natury zarzuty. Uniemożliwia się uzyskanie miejsca na cyfrowym multipleksie ogólnokrajowej katolickiej telewizji. Wobec tych faktów postulaty sprawozdawcy wydają się niezwykle trafne, niewłaściwa jest natomiast w mojej ocenie proponowana podstawa prawna.

Wypełniając rolę gwaranta nieskrępowanej działalności mediów, Unia powinna stosować regulacje Europejskiej konwencji praw człowieka oraz zasady traktatowe. Będąc zwolennikiem pluralizmu oraz szerokiej konkurencyjności mediów, apeluję do polskiego rządu o nienaruszanie demokratycznych standardów państwa członkowskiego Wspólnoty.